dazu dienen soll, uns hier ein bisschen zu beruhigen. Das kann aber nicht dazu führen, dass wir das ernst nehmen. Ich nehme das jetzt einmal einfach so zur Kenntnis und lasse es stehen. Es geht in der Sache um etwas ganz anderes die Nichtbeteiligung des Europäischen Parlaments. Bei internationalen Abkommen von einer so weitreichenden Bedeutung ist das einfach ein unzulässiger Vorgang.

Wenn es aber Exekutivmaßnahmen aufgrund eines solchen Abkommens gibt, die Eingriffe in die bürgerlichen Grundfreiheiten vorsehen, dann muss der Rechtsschutz der Bürgerinnen und Bürger gegen solche Eingriffe absolut garantiert sein. Das heißt, der Datenschutz muss in jeder Hinsicht garantiert sein, die Löschung von Daten muss nach einer gewissen plausiblen Frist garantiert sein,

Wenn wir also den Rechtsstaat auf europäischer Ebene seriös aufbauen wollen, dann müssen wir das Modell der Eingriffsnotwendigkeit aus Sicherheitsgründen einerseits, aber den berechtigten Schutz der Bürger andererseits auch auf die europäische Ebene übertragen. Deshalb muss der Rat uns erklären, worin der Mehrwert des SWIFT Abkommens besteht, wenn es jetzt wie es ja im Rat gewünscht ist provisorisch in Kraft gesetzt werden soll. Ich will mich jetzt nicht auf die Datenpannen der unzähligen Sicherheitsdienste der Vereinigten Staaten von Amerika beziehen.

Wir werden mit der gebotenen Schnelligkeit beraten und das parlamentarische Verfahren zum Abschluss bringen, weil wir wollen, dass Sicherheit herrscht, aber nicht nur für die Sicherheitsorgane, sondern auch für die Bürgerinnen und Bürger, die durch diese Sicherheitsorgane geschützt werden sollen.